frú forseti ég geri hér grein fyrir skýrslu íslandsdeildar þingmannanefndar efta fyrir árið tvö þúsund og tíu sem er að finna á þingskjali níu hundruð níutíu og sex fimm hundruð áttugasta og þriðja mál fríverslunarsamtök evrópu og evrópska efnahagssvæðið gegna veigamiklu hlutverki sem grunnstoðir íslenskrar utanríkisverslunar með aðildinni að e e s njóta íslendingar að langmestu leyti sömu viðskiptakjara og tuttugu og níu önnur evrópuríki með um fimm hundruð milljóna manna markað auk þess að koma að rekstri e e s samningsins hefur efta byggt upp net fríverslunarsamninga við ríki utan e s b eða svonefnd þriðju ríki í starfsemi þingmannanefnda efta og e e s árið tvö þúsund og tíu voru tvö mál einkum í brennidepli annars vegar var ítrekað fjallað um alþjóðlegu fjármálakreppuna og viðbrögð við henni og hins vegar um áframhaldandi gerð fríverslunarsamninga efta frá sjónarhóli íslands var umfjöllun um alþjóðlegu fjármálakreppuna einkar mikilvæg umfjöllun um hana var hvort tveggja í senn almenn og sértæk þar sem athygli beindist að íslenska bankahruninu og afleiðingum þess þingmenn íslandsdeildar gerðu erlendum starfssystkinum sínum grein fyrir stöðu endurreisnaráætlunar íslenskra stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins og einnig grein fyrir icesave málinu svokallaða viðbrögð eftirlitsstofnunar efta esa við bankahruninu komu ítrekað til umræðu á vettvangi þingmannanefndarinnar bæði er varða bráðabirgðaálit stofnunarinnar um icesave og gildi neyðarlaganna sem sett voru við bankahrunið fríverslunarsamningagerð efta við ríki utan e s b svonefnd þriðju ríki var ofarlega á dagskrá þingmannanefndar efta

hefur gert það að verkum að samtök ríkja og einstök lönd hafa beint sjónum sínum að gerð tvíhliða fríverslunarsamninga efta hefur verið í fararbroddi á þessu sviði og eru gildir fríverslunarsamningar efta nú tuttugu og tvö talsins þingmannanefnd efta hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga samtakanna og beitir sendinefndum og þingmannaheimsóknum til þess að kynna og afla stuðnings við gerð slíkra samninga þá beitti íslandsdeild sér fyrir því að málefni norðurslóða voru tekin á dagskrá þingmannanefndar efta í fyrsta skipti sérstök málstofa um norðurslóðamál skipulögð af íslandsdeild var haldin í tengslum við fund þingmannanefndarinnar í reykjavík í júní tvö þúsund og tíu af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar í þingmannanefndum efta og e e s árið tvö þúsund og níu má nefna endurskoðun sjávarútvegsstefnu e s b svæðasamvinnu innan e e s nýsköpun og e e s og evrópuár í baráttunni gegn fátækt íslandsdeild þingmannanefndar efta myndar sendinefnd alþingis í bæði þingmannanefnd efta og þingmannanefnd e e s alþingi á fimm fulltrúa í þingmannanefnd efta líkt og önnur aðildarríki þingmannanefnd efta heldur fundi fjórum til fimm sinnum á ári og á tveimur fundum sínum á hún auk þess fund með ráðherraráði efta nefndin fjallar almennt um starfsemi efta málefni e e s og e s b gerð og framkvæmd fríverslunarsamninga og viðskiptamál í víðu samhengi nefndin á einnig samstarf við þing þeirra ríkja sem efta hefur gert fríverslunar eða samstarfssamninga við þessi þáttur í starfi efta vex stöðugt og eru fríverslunarsamningar nú umfangsmikill hluti starfssviðs efta framkvæmdastjórn þingmannanefndar efta undirbýr starf nefndarinnar og gefur álit á fjárhagsáætlun eftirlitsstofnunar efta auk þess að fjalla um aðkallandi mál framkvæmdastjórnin kemur oft fram fyrir hönd þingmannanefndarinnar í samskiptum við þjóðþing þriðju ríkja í framkvæmdastjórn mega sitja tveir fulltrúar frá hverju efta ríki þingmannanefnd e e s var komið á fót samkvæmt nítugasta og fimmtu grein e e s samningsins og er hluti af stofnanakerfi hans í þingmannanefnd e e s eru tuttugu og fjórir þingmenn tólf frá evrópuþinginu og tólf frá efta ríkjunum sem eða aðild að e e s en það eru ísland noregur og liechtenstein árið tvö þúsund og tíu skipuðu íslandsdeild þingmannanefndar efta og e e s þingmennirnir árni þór sigurðsson þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem var formaður valgerður bjarnadóttir frá þingflokki samfylkingarinnar varaformaður jónína rós guðmundsdóttir frá þingflokki samfylkingarinnar sigmundur davíð gunnlaugsson frá þingflokki framsóknarflokks og þorgerður k gunnarsdóttir frá þingflokki sjálfstæðisflokks varamenn voru guðfríður lilja grétarsdóttir frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs björgvin g sigurðsson úr þingflokki samfylkingarinnar skúli helgason úr þingflokki samfylkingarinnar vigdís hauksdóttir úr þingflokki framsóknarflokks og guðlaugur þór þórðarson úr þingflokki sjálfstæðisflokks ritari íslandsdeildar var stígur stefánsson deildarstjóri alþjóðadeildar íslandsdeild var venju samkvæmt mjög virk í starfi þingmannanefnda efta og e e s á árinu og lét að sér kveða í öllum helstu málum sem komu til umræðu í nefndunum íslandsdeild hélt fjóra fundi á árinu þar var starfsemi íslandsdeildar skipulögð og þátttaka í fundum þingmannanefnda e e s og efta undirbúin formennska í þingmannanefnd efta færist árlega á milli ríkjanna fjögurra og féll íslandi í skaut á árinu tvö þúsund og tíu undirritaður þingmaður árni þór sigurðsson var formaður nefndarinnar og þar með einnig annar tveggja formanna þingmannanefndar e e s alþjóðlega fjármálakreppan og sér í lagi málefni íslands henni tengd komu ítrekað til umræðu á vettvangi þingmannanefnda efta og e e s þingmenn íslandsdeildar gerðu erlendum starfssystkinum sínum grein fyrir stöðu endurreisnaráætlunar íslenskra stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þróun icesave málsins viðbrögð eftirlitsstofnunar efta við bankahruninu komu ítrekað til umræðu á vettvangi þingmannanefndarinnar bæði er varða bráðabirgðaálit stofnunarinnar um gildi hinna svokölluðu neyðarlaga og bráðabirgðaálit varðandi icesave málið lögmæti þess að gera upp á milli innstæðueigenda hérlendis og erlendis samkvæmt e e s samningnum og skyldur íslenskra stjórnvalda til að standa straum af lágmarkstryggingum til innstæðueigenda þá kom aðildarumsókn íslands að evrópusambandinu ítrekað til tals á fundum nefndanna og gerðu þingmenn íslandsdeildar grein fyrir þróun umsóknarferlisins á fundi þingmannanefndar efta í reykjavík í júní gekkst íslandsdeild fyrir sérstakri málstofu um norðurslóðamál efnistök voru þríþætt í fyrsta lagi var sjónum beint að milliríkjasamstarfi um norðurslóðamál einkum á vettvangi norðurskautsráðsins og stefnumótun íslands á þessu sviði í öðru lagi var fjallað um hagkerfi norðurskautssvæðisins og möguleg tækifæri samfara aukinni auðlindanýtingu á norðurslóðum einkum á sviði gas og olíuvinnslu í því sambandi var einnig fjallað um nýjar skipaleiðir sem kunna að opnast við minnkun íshellunnar á norðurskautinu og álitamál því samfara í þriðja lagi var gerð grein fyrir aukinni samvinnu og áherslu fræðasamfélagsins á málefni svæðisins innan háskóla norðurskautsins starfsemi nefndanna var með hefðbundnum hætti á árinu tvö þúsund og tíu þingmannanefnd efta kom saman til fundar þrisvar sinnum þar af tvisvar í tengslum við fundi nefndarinnar með ráðherraráði efta enn fremur átti framkvæmdastjórn þingmannanefndar efta fundi með þingnefndum í þjóðþingum albaníu og serbíu í tengslum við fullgildingu fríverslunarsamninga efta við þessi ríki tvö

þorgerður k gunnarsdóttir háttvirtur alþingismaður og fulltrúi í íslandsdeild þingmannanefndar efta og e e s var höfundur skýrslu um evrópa árið tvö þúsund tuttugu stefnuna og nýsköpun á e e s ásamt evrópuþingmanninum paul rübig í framsöguræðu sinni lagði þorgerður katrín gunnarsdóttir áherslu á að við niðurskurð til þess að bregðast við fjármálakreppunni bæri að forðast að skera niður framlög til rannsókna og þróunar sem væru forsenda þekkingarþjóðfélags og hagvaxtar til langframa framlög til þessara mála væru umtalsvert lægri í evrópu en í bandaríkjunum og japan og að markmið evrópa tvö þúsund tuttugu stefnunnar um að þrjú prósent af vergri landsframleiðslu álfunnar yrði varið til þróunar og rannsókna árið tvö þúsund tuttugu mundi skapa þrjú komma sjö milljónir starfa á vettvangi þingmannanefndar e e s árið tvö þúsund og tíu voru eftirfarandi ályktanir samþykktar og sendar bæði evrópuþinginu og alþingi og viðkomandi stjórnvöldum

ályktun um evrópu tvö þúsund tuttugu nýsköpun og e e s samþykkt á fundi í strassborg tuttugasta og fimmta nóvember tvö þúsund og tíu ályktun um evrópuár tvö þúsund og tíu í baráttu gegn fátækt sem samþykkt var í strassborg tuttugasta og fimmta nóvember tvö þúsund og tíu ég vil að lokum frú forseti leyfa mér að vísa til skýrslunnar að öðru leyti en því sem ég hef hér rakið í mjög stuttu og knöppu máli sem eins og áður sagði er að finna á þingskjali níu hundruð níutíu og sex ég vil einnig þakka samnefndarmönnum mínum í íslandsdeild þingmannanefndar efta og e e s fyrir góða og trausta samvinnu í nefndinni og sömuleiðis nefndarritara og starfsmanni nefndarinnar á skrifstofu efta í brussel fyrir aðstoð og ánægjulegt samstarf undir þessa skýrslu rita árni þór sigurðsson formaður valgerður bjarnadóttir varaformaður jónína rós guðmundsdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson